En effet, l'enjeu de ces débats qui ont d'ailleurs pollué les négociations budgétaires n'était pas simplement de trouver une solution pour ITER il s'agissait surtout de faire face au problème structurel qu'est devenu le sous financement du budget européen, qui fait qu'aujourd'hui, nous en sommes à nous poser la question de la capacité de l'Union européenne à honorer ses engagements internationaux. Or, le dossier ITER démontre, une fois encore, que le budget de l'Union n'est pas à la hauteur de ses ambitions et n'est pas à la hauteur de nos stratégies. Si ITER est devenu un des points de crispation majeurs et récurrents entre le Parlement et le Conseil ce qui va continuer c'est parce que les États en demandent toujours plus à l'Union européenne sans vouloir en assumer les conséquences financières. En proposant du bricolage et des solutions à court terme pour la prise en charge des grands projets de plus en plus coûteux, les États membres hypothèquent la possibilité pour l'Union d'assumer d'une manière efficace et viable ses compétences à partir de

L'Union n'a pas les moyens de respecter ses engagements internationaux et pourtant la recherche, l'innovation, l'énergie font partie des grands enjeux de la stratégie 2020, tout comme l'emploi, le développement durable et la croissance, et ce n'est pas en mettant en concurrence ces différentes priorités...